Por otro lado, es ya hora de que, por fin, se desbloquee la necesaria reforma de la Directiva de 1988 sobre la transparencia en la fijación de precios de los medicamentos y su reembolso, y se tomen medidas que garanticen la sostenibilidad de los diferentes sistemas sanitarios nacionales. Señorías, el poder adquisitivo no puede ser discriminatorio para el acceso a los medicamentos que salvan vidas, como es este el caso o el de los anticancerígenos. La sanidad no es competencia de la Unión Europea, pero sí lo es el mercado interior, la competencia o los derechos de propiedad intelectual y la investigación.